Señora presidenta, la Unión Europea ha sido y debe seguir siendo un actor global orientado a la paz, al progreso y a la solidaridad. Pero la paz no puede prosperar en medio de la pobreza, la injusticia y la inseguridad. El desarrollo desigual —la carencia de oportunidades— alimenta conflictos, desequilibra regiones y origina movimientos desordenados de población. La alteración del clima pone en riesgo el futuro mismo de la humanidad y multiplica la frecuencia e intensidad de muchos desastres naturales. Las cumbres de Sendai, Adís Abeba, Nueva York, París y Estambul han subrayado que todos vivimos en un solo mundo, en un planeta común, y que solo lo mejoraremos y conservaremos si asumimos la responsabilidad compartida de mejorarlo entre todos y para todos. Este informe pide que la Unión Europea siga liderando esa responsabilidad solidaria. El Tratado de Lisboa ha establecido que la reducción y erradicación de la pobreza son los principales objetivos de la política de cooperación al desarrollo de la Unión una política dirigida a la promoción de valores fundamentales, tales como el respeto de los derechos humanos, la democracia, la paz, la solidaridad y el apoyo a los bienes públicos globales. En los hechos, la Unión Europea y sus Estados miembros son los principales donantes del mundo. Lo son por el peso financiero de su contribución, también por su experiencia y por el liderazgo en las negociaciones de los principales instrumentos internacionales. De los diferentes instrumentos financieros de la acción exterior de la Unión, la revisión de tres de ellos corresponde a la Comisión de Desarrollo. La finalidad de este informe es contribuir a esta revisión, iniciada por la Comisión, del Fondo Europeo de Desarrollo, del Instrumento de Cooperación al Desarrollo y del Instrumento de Ayuda Humanitaria. Parte del análisis de su implementación desde enero de 2014 hasta junio de 2017 y —aun careciendo de información importante, algo que debe mejorarse de cara al futuro— juzga positivamente la aplicación de estos instrumentos, pero a su vez evalúa de cara al futuro y establece algunas recomendaciones hasta el final de su vigencia en 2020 y de cara al próximo marco financiero plurianual. La evaluación se ha valido de varios de los informes de la Comisión, de un informe específico elaborado por el Servicio de

no han minado seriamente el esfuerzo de sus acciones, pero sobre todo no deben minarlas en el futuro, aún con el previsible impacto reductor del Brexit, porque hay otros actores globales que están dispuestos a abandonar sus responsabilidades globales, algo que deberá en algún momento asumir la Unión Europea para sustituirles. Eso va a ser muy necesario desde el punto de vista de los recursos financieros. Por ello, pedimos que se establezca un calendario comprometido y claro para obtener el 0,7 del PIB. Quiero agradecer a los ponentes alternativos su aportación a este informe porque, sin duda, no es una aportación de corrección de algunos puntos del mismo sino de nueva incorporación de párrafos enteros, de enfoques distintos, que han enriquecido ese continente. El informe subraya la necesidad de que al menos el 20 del Instrumento de Cooperación al Desarrollo siga destinándose a la provisión de servicios sociales básicos y bienes públicos. Se pronuncia a favor de la futura presupuestación del Fondo Europeo de Desarrollo defiende una mayor participación de la sociedad civil y de los actores locales reclama el incremento de transparencia, responsabilidad y escrutinio parlamentario y pide una revisión del próximo marco financiero plurianual.